Het kan echter niet genoeg worden onderstreept en ik denk dat het belangrijk is dat wij dan ook ruimte scheppen voor maatregelen die de integriteit van sport maximaal garanderen en de strijd tegen de uitwassen, tegen de illegale praktijken opvoeren.